virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða sem ganga út á það í stuttu máli að það verði skipuð svokölluð aflaráðgefandi nefnd sem skili tillögu til hæstvirts sjávarútvegsráðherra á hverju ái samhliða tillögum hafrannsóknastofnunar þannig að hæstvirtur sjávarútvegsráðherra muni hafa þær til viðmiðunar og þau gögn sem liggja að baki þeim tillögum meðflutningsmenn með mér á þessu frumvarpi er allur þingflokkur sjálfstæðisflokksins allir þingmenn sjálfstæðisflokksins í annarri grein frumvarpsins sem ég ætla að fá hér að lesa ráðherra skal skipa aflaráðgefandi nefnd og leita til hennar um tillögur að heildarafla sem veiða má á ákveðnu tímabili eða vertíð samanber fyrstu málsgrein þriðju grein nefndin skal við tillögugerð sína meðal annars byggja á reynslu og þekkingu sjómanna og þeim gögnum sem verða til við störf þeirra á vettvangi og leggja áherslu á nauðsyn þess að nýta fiskstofna með skynsamlega nýtingu að leiðarljósi og að samræmis sé gætt milli tegunda í nefndinni sitja fimm fulltrúar og skulu eftirtaldir aðilar tilnefna einn fulltrúa hver félag skipstjórnarmanna landssamband íslenskra útvegsmanna landssamband smábátaeigenda sjómannafélag íslands og sjómannasamband íslands nefndin kýs sér formann úr eigin röðum hér skal ég þó taka það fram að þó að í þessu frumvarpi komi til að það skuli vera skipaðir fimm fulltrúar er það sem ég óska eftir að háttvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd skoði við meðferð þessa frumvarps að það mætti hugsanlega fjölga þessum fulltrúum og hafa þá fleiri aðalatriðið er þó það að þekkingin sem kemur úr sjávarútveginum skili sér inn á borð til hæstvirts sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í greinargerð með frumvarpi þessu þar sem eru færð rök fyrir því af hverju þetta skuli gert kemur eftirfarandi fram með frumvarpi þessu er lagt til að lögum um stjórn fiskveiða verði breytt á þann hátt að þegar hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra ákveður heildarafla hvers fiskveiðiárs skuli hann leita tillagna hjá aflaráðgefandi nefnd sem sé skipuð af hagsmunaaðilum er því lagt til að nefndin sé skipuð fimm fulltrúum þar sem félag skipstjórnarmanna landssamband íslenskra útvegsmanna landssamband smábátaeigenda sjómannafélag íslands og sjómannasamband íslands tilnefna einn fulltrúa hver skulu tillögur nefndarinnar liggja fyrir á sama tíma og tillögur hafrannsóknastofnunar en þó er gerð sú undantekning í ákvæði til bráðabirgða að nefndin geri jafnframt tillögu fyrir yfirstandi fiskveiðiár og skili þeim til ráðherra sem geti þá gert breytingar á fyrri ákvörðun um heildarafla lagt er til að nefndinni verði gert að byggja tillögugerð sína meðal annars á reynslu og þekkingu sjómanna og þeim gögnum sem verða til við störf þeirra á vettvangi tillögugerðar

nefndin getur þó jafnframt leitað í önnur gögn eða til þeirra aðila sem þeir telja þörf á áhersla er lögð á að tillögur nefndarinnar miði að því nýta fiskstofna með skynsamlega nýtingu að leiðarljósi þannig að þeir verði hvorki ofnýttir né vannýttir þá verði kveðið á um að nefndin gæti að samræmi milli tegunda í tillögum sínum gert er ráð fyrir að kostnaður af starfi aflaráðgjafarnefndar verði greiddur af þeim hagsmunaaðilum sem tilnefni fulltrúa í nefndina á undanförnum árum hefur sterk umræða farið fram um ráðgjöf hafrannsóknastofnunarinnar bent hefur verið á að ráðgjöfin endurspegli ekki álit þeirra sem starfa á vettvanginum allan ársins hring sjómanna og skipstjórnarmanna aflaráðgefandi nefndinni er ætlað fyrir fyrsta maí ár hvert að senda hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra tillögur sínar um heildarafla sem æskilegt er að komi til úthlutunar á næsta fiskveiðiári ráðgjöf nefndarinnar verður byggð á reynslu og þekkingu sjómanna sem er þjóðinni ómetanleg og þeim gögnum sem verða til við störf þeirra á vettvangi sjómenn hafa mikla almenna þekkingu á lífríkinu í hafinu auk þess sem sjómenn hafa víðtæka reynslu og þekkingu á öllu því sem viðkemur veiðum ástandi einstakra fiskstofna og veiðisvæða og skilyrðum í sjó þá hafa orðið gríðarlegar breytingar á undanförnum árum hvað varðar tækninýjungar um borð í skipum sem lúta að upplýsingum um ástand sjávar skráningu afla og nýtingu svo fátt eitt sé nefnt öflugir gagnagrunnar hafa þannig orðið til sem auðvelda sjómönnum skipstjórum og útgerðarstjórum að lesa í lífríkið áður fyrr varðveittust upplýsingarnar eingöngu í dagbókum sjómanna og minni þeirra með starfi nefndarinnar yrði til vettvangur fyrir úttekt úr reynslubanka sjómanna sem byggst hefur upp í áratugi þekkingu þeirra á veiðum og aflabrögðum ástandi einstakra fiskstofna og veiðisvæða skilyrðum í sjónum og almennt um lífríkið í hafinu tillögum og ráðgjöf aflaráðgefandi nefndar krónu m greinar innar er ætlað að styrkja ákvörðun ráðherra um ákvörðun á heildarafla nefndinni er ætlað að brúa þá gjá sem nú er milli veiðiráðgjafar hafrannsóknastofnunarinnar og reynslu sjómanna á stærð einstakra fiskstofna auk þess að bæta við þekkingu vísindamanna hafrannsóknastofnunar með samanburði við niðurstöður togararalls samhliða tillögu til ráðherra er augljóst að miklum upplýsingum verður safnað sem geta nýst í gerð gagnagrunns um þá þekkingu og reynslu sem sjómenn afla sér í daglegri umgengni við fiskstofna umhverfis landið auk þess að nýtast hafrannsóknastofnunninni við sín störf gagnagrunn af þessu tagi mætti vinna áfram í samvinnu við háskólasamfélagið og mundi hann því ekki eingöngu nýtast til frekari tillögugerðar og gera nefndina færari um að meta þolmörk fiskstofnana heldur einnig til framtíðar í vísindum rannsóknum og kennslu virðulegi forseti ég er búinn að fara hér yfir greinargerðina með frumvarpinu og það sem ég kom að í mínu máli hér er að þar sem þetta gæti líka nýst

halda utan um starf nefndarinnar og nýta þær upplýsingar sem mundu skapast við þennan gagnagrunn og þær upplýsingar sem sjómenn og þeir sem starfa í greininni mundu koma áleiðis til

á miðunum í kringum landið að það er enginn samhljómur á milli hvorki útgerðarmanna eða sjómanna og hins vegar hafrannsóknastofnunar nú er það svoleiðis virðulegi forseti eins og til dæmis í breiðafirði og víða á mörgum öðrum stöðum í kringum landið að þar eru bátar fullir af fiski dag eftir dag og ekki dæmi um önnur eins aflabrögð á þessum tíma ársins að mínu viti segir það allt til um það hversu í raun og veru togararallið er með barn síns tíma og ég held líka reyndar að það væri mjög hollt fyrir vísindasamfélagið að fá einmitt þessi sjónarmið þeirra sem starfa á vettvangi það er sjómannanna sjálfra mannanna sem eru í útgerðinni og nýta sér þær upplýsingar til framdráttar og til þess að styrkja sig í sínum vísindum það er gríðarlegt magn til af upplýsingum í sjávarútvegi sem er verið að keyra upp gagnagrunna á hverjum degi sem við erum ekki að nýta okkur sem skyldi í dag það eru til að mynda margar fiskvinnslustöðvar sem keyra nákvæmlega og skrá inn í sína gagnagrunna hvar fiskurinn er veiddur hvernig ástandið er á honum það er nýtingin og þar fram eftir götunum þeir eru með samanburð þeir eru með upplýsingar um hitastig og margt fram eftir götunum þetta eru upplýsingar sem við erum ekki að nýta okkur við þau skilyrði eins og við skyldum gera núna það er mikið alvörumál virðulegi forseti núna að vera að vannýta fiskstofnana eins og ég tel að við séum að gera við þorskstofninn mig langar

mikilvægt líka eingöngu líka til að hafa ákveðið aðhald á vísindasamfélagið og eins að nýta þessa þekkingu og reynslu sjómanna alls staðar í kringum landið nú er það virðulegi forseti þannig að núna erum við að leggja til við þessi skilyrði núna og það ástand sem er nú í samfélaginu að nú er áætlað að þorskstofninn sé í kringum sjö þúsund tvö hundruð tonn svo að ég noti eingöngu það sem kemur fram í upplýsingum hafrannsóknastofnunar þó að ég telji að hann sé stærri en ég ætla að halda mig eingöngu við það ef við erum að veiða núna í dag hundrað fimmtíu þúsund tonn mun stofnstærð þorsksins miðað við tvö þúsund og ellefu miðað við þær forsendur sem hafrannsóknastofnun gefur sér að muni ganga eftir að þá mun stofnstærð þorsks verða sjö hundruð sextíu og tvö þúsund tonn ég spyr sjálfan mig að því virðulegi forseti við þessar aðstæður sem eru núna og miðað við þau gögn sem eru hjá hafrannsóknastofnun af hverju erum við að byggja þorskstofninn upp svona hratt á þessum tímum ég tel að með því að bæta við fjörutíu þúsund tonnum af þorski eins og ég er búinn að segja svo margoft hér í þessum ræðustóli þá í raun og veru mundi þetta gerast að þorskstofninn sem er í dag sjö þúsund tvö hundruð tonn mundi verða á árinu tvö þúsund og ellefu samkvæmt gögnum hafrannsóknastofnunar sjö hundruð og sextán þúsund tonn ég lít á það þannig virðulegi forseti að það þá erum sið ekki að taka neina áhættu við erum eingöngu að segja við ætlum að byggja þorskstofninn hægar upp en gert er ráð fyrir með því að veiða hundrað fimmtíu þúsund tonn það er nú allt sem þetta fjallar um það sjá það allir og það vita það allir hér háttvirtir þingmenn og hæstvirtir ráðherrar hér í þessum sal að ef við nýtum ekki þennan tekjustofn okkar og þessar sterku stoðir sem við höfum til þess að byggja okkur upp eftir efnahagshrunið er okkur mikill vandi á höndum við eigum að nýta þessa tekjulind okkar það eru markaðslegar forsendur til þess að gera það og ekki bara það við verðum líka að setja hlutina í samhengi vegna þess að á síðasta kvótaári gerðist það að menn skáru ýsuaflann niður um eina þrjá menn skertu ufsann um rúm tuttugu prósent grálúðuna um tuttugu prósent og þar fram eftir götunum með þeim tillögum sem ég hef talað fyrir hér nokkuð lengi mundum við skapa hér aflaverðmæti inn í þjóðarbúið upp á fjörutíu milljarða sem þýðir inn í landsframleiðsluna af því að við höfum öll skipin við höfum fiskvinnsluhúsin við höfum markaðina það þýðir þreföldun inn í landsframleiðsluna þetta mundi eitt og sér skila í beinar tekjur til ríkissjóðs í kringum tólf milljarða átta til átján milljarða reiknaði fyrir mig út hagfræðiprófessor þannig að ég tók miðjuna hvorki hæsta eða lægsta sem þýðir í beinar tekjur til þjóðarinnar inn í þessar tölur er ekki reiknuð þau áhrif sem þetta hefði á atvinnuleysið eða þar fram eftir götunum og eins líka hvað þetta hefði áhrif inn í störf sveitarfélaganna hafnirnar og þar fram eftir götunum og þau veltiáhrif sem þar eru þau eru að hluta til fyrir utan þetta en þó að við mundum halda okkur eingöngu við það að segja að þetta mundi skapa þessar tekjur í dag sjáum við það öll hér í hendi okkar hvað þetta þýddi fyrir okkar samfélag í þessu ástandi sem við erum í núna ég ítreka það að ég mundi aldrei nokkurn tíð dag tíma tala hér fyrir tillögum sem ég hefði ekki trú á að væru

en hér er ég eingöngu að notast við tölulegar staðreyndir hafrannsóknastofnunar til þess að setja hlutina líka enn frekar í samhengi gagnvart þorskinum

sett á nítján hundruð áttatíu og fjögur eins og ég sagði eftir þessa svörtu skýrslu hafrannsóknastofnunar sem sagði í stuttu máli ef það verður ekki gripið til róttækra aðgerða mun þorskstofninn endanlega hrynja við íslandsstrendur þar var orsök í því að menn settu kvótakerfið og menn munu geta rifjað það upp að engir voru ósáttari við það en útgerðarmenn og sjómenn vegna þess að þá var frelsi þeir til veiða skert um fjörutíu prósent á einu ári það sjá það allir í hendi sér að þeir sem fá þá fjörutíu prósent launalækkun eða tekjuskerðingu að þeir bregðast við með þeim hætti samkvæmt tölum hafrannsóknastofnunar þegar við settum kvótakerfið á nítján hundruð áttatíu og þrjú var hrygningarstærð þorskstofnsins áætluð hundrað þrjátíu þúsund tonn árið tvö þúsund og átta var stærð hrygningarstofnsins tvö hundruð fimmtíu og þrjú þúsund tonn þannig að hrygningarstofninn hefur tvöfaldast nærri því á

að eftir að við settum kvótakerfið á svo geta menn deilt endalaust um það hversu skynsamlegt það er og hvort það eigi að gera með þessum eða öðrum hætti en eigi að siður er þetta niðurstaðan út úr rannsóknum hafrannsóknastofnunar og það ber að halda því líka til haga þegar við ræðum þessa hluti svo getum við haldið líka áfram og ég hef nú sagt það í mörg ár og við sem stundum útgerð og veiðar og vinnslu í breiðafirði að við höfum mjög gagnrýnt það í áranna rás hversu menn hafa leyft sér svo gegndarlausar loðnuveiðar vegna þess að það hefur áhrif á stærð þorskstofnsins við höfum gagnrýnt það mjög að menn hafi gengið mjög óvarlega fram í því að veiða alltaf allt ætið frá fiskinum núna til að mynda hef ég töluverðar áhyggjur af því að nú er komin gulldeplu sem menn eru farnir að veiða sem er að sjálfsögðu ekkert annað en fæða fisksins við þurfum því og þess vegna er svo mikilvægt að mínu viti að skipa svona nefnd af því að þessi sjónarmið koma alltaf inn frá þeim sem eru að starfa í greininni það er alveg eins með sjávarútveg og allar aðrar greinar fólk sem starfar inni í þeim hefur að sjálfsögðu meiri reynslu og þekkingu af því sem fer fram inni í greininni sjálfri þannig að það gefur algjörlega auga leið við þurfum því að setja hlutina í samhengi ekki vera eingöngu með eitt togararall fara síðan suður til reykjavíkur með niðurstöðurnar og síðan er unnið úr því og gerð tillaga til hæstvirts ráðherra sem oft á tíðum fer að mínu viti allt of mikið eftir því sem þar er gert síðan langar mig í lokin aðeins að renna yfir það hvað hefur gerst í gegnum tíðina það hefur gerst og mig langar að nefna hér tvö dæmi þó að ég geti nefnt hér mörg að þá langar mig að taka hér tvö dæmi annars vegar það sem hefur gerst í úthlutun og veiði á ufsa og hins vegar ýsu nú var það þannig að á árunum nítján hundruð níutíu og níu til tvö þúsund og þrjú lagði hafrannsóknastofnun til að það yrðu veidd í heildina á þessum árum hundrað og tíu þúsund tonn af ufsa niðurstaðan varð sú að sjávarútvegsráðherra á þessum árum fór ekki eftir tillögum hafrannsóknastofnunar og í staðinn voru veidd hundrað fjörutíu og fimm þúsund tonn af ufsa það er að á þessu fjögra ára tímabili voru veidd þrjátíu og tvö prósent fram yfir ráðgjöf hafrannsóknastofnunar hver hefðu þá verið eðlileg viðbrögð að menn mundu ætla eðlileg viðbrögð hefðu verið þau að hafrannsóknastofnun hefði sagt nú erum við búin að ganga allt of nærri stofninum og við skulum minnka það það er dálítið merkilegt að skoða það í ljósi þessarar sögu þegar búið er að veiða þrjátíu og tvö prósent umfram ráðgjöf hafrannsóknastofnunar á fjögra ára tímabili leggur hafrannsóknastofnun til fjörutíu og þrjú prósent aukningu á ufsakvóta á milli ára hvað segir þetta okkur um vísindin þetta segir okkur það að vísindin eru bara það ung að menn geta ekki og ég fullyrði það að menn geta ekki hvorki vísindamennirnir á hafrannsóknastofnun og þeim auðvitað gengur gott eitt til en þeir geta ekki og ég er búinn að upplifa það svo mörgum sinnum úti á sjó að menn geta ekki slegið á þetta nánast eftir það er bara ekki framkvæmanlegt niðurstaðan af þessu er því að eftir þrjátíu og tvö prósent umframveiði leggur stofnunin til fjörutíu og þrjú prósent aukningu síðan ætla ég hér í lokin að fara aðeins hvað gerðist með ýsuna við vorum á tímabili að veiða ýsu alveg bara niður undir þrjátíu þúsund tonn eftir ráðgjöf og við fórum með ýsukvótann upp í yfir hundrað þúsund tonn

var heildartillaga ef þú tekur þessi fjögur ár og leggur þau saman þá lagði hafrannsóknastofnun til að það yrðu veidd hundrað þrjátíu þúsund tonn af ýsu á þessum árum niðurstaðan varð svipuð eins og í sambandi við ufsann að við veiddum sem sagt þrjátíu og tvö prósent umfram veiðiráðgjöf hafrannsóknastofnun það er við veiddum hundrað sjötíu og eitt þúsund tonn af ýsu á þessum árum í staðinn fyrir hundrað þrjátíu þúsund tonn sem hafrannsóknastofnun lagði til það var enn þá merkilegra að skoða niðurstöðuna og viðbrögð hafrannsóknastofnunar eftir þennan gjörning sem ég er að lýsa hér það er að hafa veitt þrjátíu og tvö prósent umfram það sem þeir telja að sé óhætt að gera að þá kemur þetta eftir þetta fjögra ára tímabil leggur hafrannsóknastofnun til þegar við erum búin að veiða þrjátíu og tvö prósent umfram það sem þeir ráðlögðu okkur að ýsukvótinn yrði aukinn um áttatíu og þrjú prósent það er um áttatíu og þrjú prósent þegar við erum búin að vera í allri ofveiðinni að þeirra mati eru viðbrögðin þessi aukum ýsukvótann um áttatíu og þrjú prósent á milli áranna þetta kannski kallar það fram sem við höfum oft verið að gera og það er þess vegna sem maður segir að vísindin eru það ung og við verðum að skoða þessi mál algjörlega ofan í kjölinn og gera það líka yfirvegað það er nefnilega oft þannig að ég er nú búin að taka margar snerrur við þá ágætu starfsmenn hafrannsóknastofnunar að menn mega ekki líta þannig á að þegar menn eru að rökræða hlutina og eru ekki á sama máli að þá séu þeir eitthvað að tala niður þeirra starf ég hef verið að því persónulega að kalla eftir staðreyndum og upplýsingum um hvað liggur að baki en þá oft snúast menn í þessa vörn eins við lendum í hér háttvirtir þingmenn og hæstvirtir ráðherrar ofan í einhverjar skotgrafir og getum ekki náð að ræða saman á eðlilegum grunni við getum líka skoðað togararallið lengra ég gæti svo sem haldið hér ábyggilega heilan dag áfram að ræða um þessi mál

það er í sjálfan sér ekki mikið tillit tekið til þess hvernig ástandið er á miðunum þegar veiðarnar fara fram eða togararallið sjálft það er er vont veður eða slæmt veður eða stækkandi straumur eða minnkandi straumur sem að sjálfsögðu hefur mjög mikil áhrif á veiðarnar ég skoðaði til að mynda tvö röll fyrir nokkrum árum og þá kom það í ljós að þegar menn voru að toga hér fyrir suðurströndinni voru að gera togararallið þar þá voru togararnir sem voru venjulega á því svæði annars staðar vegna þess að það voru mjög erfið skilyrði á svæðinu þessa hluti verðum við því alla að taka inn í það sem við erum að gera síðan ef menn stúdera togararallið enn þá lengra getur það skipt miklum sköpum hvort það veiðist vel fyrir norðan land eða sunnan land í rallinu sem slíku því að það getur haft áhrif á það hvernig menn hvernig það er ef það veiðist mikið fyrir norðan eða fyrir sunnan hvernig er ástandið á fiskinum menn verða því að skoða þetta mjög vel út frá öllum hliðum eftir situr þó þetta virðulegi forseti það sem ég legg til hér og mæli fyrir þessu frumvarpi að menn skipi aflaráðgefandi nefnd sem skili tillögum til hafrannsóknastofnunar á hverjum tíma og þá hefur ráðherra þessi gögn þessarar nefndar til hliðsjónar þessi gögn eru ekkert sett til höfuðs gögnum hafrannsóknastofnunar heldur þegar hæstvirtur ráðherra tekur ákvörðun um það aflamark sem hann vill leyfa að veiða á næsta kvótaári þá hefur hann ráðgjöfina frá hafrannsóknastofnun og hann hefur gögnin sem liggja þar á bak við og þær forsendur sem hafrannsóknastofnun mælir með í heildarafla og hann hefur hins vegar ráðgjöf frá þessari aflaráðgefandi nefnd og þá getur hann vegið þau og metið eins og honum finnst hann getur hugsanlega tekið tillit til einhverra hér eða einhverra þar en það er algjörlega í hendi ráðherrans að ákveða út frá því mikilvægast í þessu er þó að hann hafi þá öll gögnin uppi á borðum og eins sjái þá í framhaldi af því og meti það út frá sinni þekkingu hvað hann leggi til því að það er gríðarlega mikilvægt virðulegi forseti að við föurm að eyða þessari tortryggni á milli sjómanna og hafrannsóknastofnunar og eins komumst við þá upp úr þessum hjólförum að menn geti þá skilað tillögum sem hæstvirtur ráðherra getur þá hugsanlega tekið til það ætti eingöngu og hugsunin er eingöngu